Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gegen eine europäische Strategie für emissionsarme Mobilität kann man nun wirklich nichts haben. Doch lasst uns bei all den guten Ansätzen die Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen verlieren. Mit der Festsetzung von klaren Zielen sind wir auf einem richtigen Weg. Was wir nicht brauchen, sind europäische Vorgaben, wie diese Ziele zu erreichen sind. Vielmehr brauchen wir einen technologieneutralen Ansatz, der den gesamten Fußabdruck berücksichtigt. Wer glaubt, dass nur Elektrofahrzeuge Nullemissionsfahrzeuge sind, der sollte sich fragen, wo die Energie für diese denn herkommt und wie sie und ihre Batterien hergestellt beziehungsweise entsorgt werden. Die Festlegung einer Mindestzahl für den Anteil an Elektrofahrzeugen ist für mich unverhältnismäßig. Wir sollten es vor allem unterlassen, bestimmte Verkehrsträger zu bestrafen, denn jeder Verkehrsträger hat seinen Platz, vor allem im intermodalen Verkehr. Grundsätzlich halte ich nichts von Bestrafung, denn ist es zielführender, Anreize zu schaffen für energie und umweltschonende Maßnahmen. Deshalb brauchen wir keine Kerosinbesteuerung und auch das generelle Verteufeln des Dieselmotors beziehungsweise von Verbrennungsmotorenganz allgemein kann ich nicht akzeptieren. Vor allem sollten wir uns mehr auf die bestehenden Energieeinsparungsmöglichkeiten konzentrieren, als da sind die Vollendung des einheitlichen europäischen Himmels, der Einsatz von bestimmten Fahrerassistenzsystemen oder auch die Weiterentwicklung der öffentlichen Verkehrssysteme.